Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen!

Es geht in dem Bericht nicht darum, eine Debatte über die Nulltoleranz zu führen.

Diese würden den Bericht in seinem Charakter völlig verändern.